Azonban arról is kell szólnunk, hogy ezt milyen áron értük el. Az ár ugyanis az volt, hogy értékeinket arcul csaptuk, a pragmatizmust hagytuk diadalmaskodni az értékek felett.

Emlékeztetőül a Benes dekrétumok nevében jogfosztottá tettek, kitelepítettek sok millió magyart és németet, és én azt gondolom, hogy az Unió jogi, politikai és erkölcsi szempontból is vállalhatatlant tett. Jogi szempontból belerúgtunk a cseh alkotmányos rendbe, felülbíráltuk a cseh parlament véleményét, politikai szempontból a dokumentumot hozzákötjük egy majdani következő csatlakozáshoz, esetlegesen büntetve egy olyan országot, amelyik erről nem tehet Horvátországra gondolok.